virðulegi forseti ég vildi vekja athygli á því sérstaklega háttvirtir þingmenn vinstri grænna sem kallaðir eru oft valdaglaðir af ástæðu að þegar tillögur um þetta voru lagðar fram þegar þeir voru í minni hluta virðulegi forseti á töluðu þeir um að þessi afgreiðsla væri brot gegn þingsköpum brot gegn skýrum löggjafarvilja og brot á skilgreiningum í þingsköpum en skjótt skipast veður í lofti virðulegi forseti ég segi nei